Domnule președinte, instituirea instrumentului de sprijin financiar pentru frontierele externe și vize este o dovadă că Uniunea face încă un pas în față pentru garantarea unui nivel ridicat de securitate a spațiului european. Securitatea internă a Uniunii și gestionarea frontierelor externe reprezintă un obiect esențial conflictele și tensiunile în apropierea spațiului european cer întărirea capacității Uniunii de a proteja granițele externe. În acest sens, instrumentul trebuie să consolideze capacitățile de monitorizare ale statelor membre, în strânsă legătură cu țările terțe, pentru a împiedica imigrația ilegală și criminalitatea transfrontalieră. Pentru a facilita migrația legală și a combate riscurile conexe ale imigrației clandestine, trebuie să asigurăm un control uniform și de înaltă calitate la frontierele noastre externe.

Fondul va contribui la armonizarea nivelului de securizare a frontierelor în statele membre, de aceea am introdus conceptul de criterii comune de evaluare a frontierelor. Criteriile comune de evaluare vor permite să nu existe discrepanțe la nivelul calității frontierelor statelor membre și să se elimine posibilitatea ca statele membre noi, care au echipat frontierele pentru a fi acceptate în spațiul Schengen, să depășească nivelul de securitate al vechilor state membre. Agenția Frontex trebuie să aibă un rol decisiv de consultare și coordonare a statelor membre, pentru a facilita investițiile în interesul comun, al Uniunii. Crearea unei arhitecturi unitare este esențială pentru a garanta interoperabilitatea, coordonarea și compatibilitatea între sistemele de securitate la granițele cu țări terțe. Este importantă, de asemenea, introducerea unui set de indicatori pentru evaluarea aplicării dispozițiilor prezentului regulament. Prin aplicarea unor măsuri și a unor standarde comune de securitate, precum și printr o abordare coordonată privind infrastructura, echipamentele folosite, sistemele IT, se va putea evita fragmentarea și duplicarea resurselor între diferitele țări ale Uniunii.

Mai mult de jumătate din acest fond constituie asistență financiară pentru programele naționale ale statelor membre. Programele naționale vor fi completate cu acțiuni coordonate ale Uniunii și cu un mecanism de reacție rapidă, pentru a face față situațiilor de urgență. Acestea vor fi sub forma unor granturi și achiziții în cadrul gestiunii partajate și vor include acțiuni în țările terțe și în legătură cu acestea. Fondurile vor permite crearea de către Uniune a unor sisteme informatice pentru gestionarea mai eficientă a traversării frontierelor de către cetățenii țărilor terțe și pentru a asigura o mai bună identificare și verificare a călătorilor. Regulamentul cere ca aceste sisteme să se bazeze pe sistemele și bazele de date deja funcționale. Sprijinul financiar va contribui la acoperirea costurilor operaționale legate de controlul la frontieră și de politica în domeniul vizelor, asigurând beneficii statelor membre și cetățenilor. Pentru a contribui la dezvoltarea unui sistem comun de gestionare a frontierelor europene, instrumentul trebuie să contribuie la consolidarea și completarea activităților întreprinse de Agenția Frontex, precum și de statele terțe și alți actori, Europol și Agenția pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă. Prin intermediul acestui instrument de sprijin financiar, Uniunea aduce valoare adăugată acțiunilor individuale ale statelor membre în domeniul vizelor și gestionării fluxului de migrație.